Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit et je dois vous avouer que je suis inquiet de la tournure que prennent les événements. En effet, il est clair que la Chine inonde le marché européen du photovoltaïque avec des produits à prix cassés, profitant de nos politiques d'incitation. Mais que se passera t il une fois que toutes nos entreprises auront mis la clé sous la porte, ne pouvant plus faire face à une concurrence particulièrement agressive? Je vais vous le dire les Chinois ont une politique commerciale particulièrement agressive qui consiste à tuer tous les concurrents avec des prix cassés et, une fois qu'ils ont le monopole, à rehausser les prix de manière outrancière. À ce rythme, dans trois ou quatre ans, nous n'aurons plus de producteurs européens de panneaux photovoltaïques et le prix des panneaux chinois sera au moins 50 plus élevé que celui proposé à l'heure actuelle par nos industries. En un mot, en ne réagissant pas à des comportements comme celui ci, nous avons tout à y perdre. Je souhaite également vous exprimer mes craintes, Monsieur le Commissaire, quant à la réaction de nos amis chinois. À peine ont ils appris que la Commission européenne allait enquêter sur des allégations de dumping de subventions dans le photovoltaïque, qu'ils ont, eux mêmes, lancé une procédure anti dumping sur le silicone européen et déposé plusieurs plaintes à l'OMC. Doit on y voir une forme d'intimidation? Les Chinois vont très certainement rendre les résultats de leur enquête avant la Commission leurs délais légaux étant plus courts et je rejoins les propos de Daniel Caspary et ceux de mon collègue Vincent Jadot, qui posent la question suivante que va t on faire si les autorités chinoises concluent à un cas de dumping? À l'heure où nous réfléchissons à la modernisation de nos instruments de défense commerciale, je pense que nous avons là une belle illustration nous prouvant qu'il ne faut surtout pas les alléger.